Dat is niet alleen de Franse droom, het is ook de Europese droom. Maar het geld is nu op. En wat doen wij? Wij geven de schuld aan anderen.

En het Chinese investeringsfonds, dát zijn de investeerders.

De Britten die in onverdachte tijden de juiste analyse hebben gemaakt van de euro.

Ze hebben nu gelijk gekregen, en dat kunt u niet hebben.

Deze Europese Unie heeft investeerders nodig.